Als Verfasser der Stellungnahme des Haushaltsausschusses für den Bericht der Kollegin Van Brempt kann ich sagen, dass wir im Haushaltsausschuss diesen Bericht sehr begrüßt haben.

Das ist möglicherweise ein speziell deutsches Problem unserer Kommunalverfassungen, aber Herr Oettinger als ehemaliger Ministerpräsident kennt das Thema nur zu gut. Wir sind also gerade in Deutschland in der Situation, dass diejenigen, die dieses Programm abnehmen sollen, das gar nicht dürfen, weil die Kommunalaufsicht es ihnen wegen zusätzlicher Schulden verbietet. Darüber machen wir uns sehr große Sorgen.

Wir haben dafür eine eigene Haushaltszeile gefordert, und wir möchten gerne 15 Millionen Euro, die in der Agrarpolitik vorhanden sind, da aber nicht abgerufen werden können, weil die Rechtsgrundlage nicht vorhanden ist, ebenfalls diesem Programm zuführen.